Asta dovedește că în Parlament există expertiză și sper, doamnă Ashton, să profitați de această expertiză, este în interesul nostru, al tuturor. Subliniez în mod deosebit recomandarea din raport cu privire la cooperarea în supervizarea politicilor UE de către această adunare. În lumina paragrafului 1 al Tratatului de la Lisabona, cred că putem partaja responsabilitatea acestui Parlament și a parlamentelor naționale, pentru o mai bună coerență în acest demers politic. Îmi exprim însă, doamnă Ashton, în continuare nevoia de a aștepta o strategie mult mai coerentă a dumneavoastră în materie de politică de securitate și, în ceea ce privește Serviciul pentru acțiune externă, cred că resursa umană care va servi acest Serviciu și cetățeanul european trebuie să reprezinte proporțional expertiza statelor membre, pentru că, din păcate, foarte multe instituții au ajuns la un nivel nedeclarat de incompetență și birocrație, care ar putea impieta asupra unei viziuni globale și coerente a Uniunii. În final, aș dori să vă adresez întrebarea cu privire la grupurile de luptă, structuri pe care le am creat dar, din păcate, nu le am utilizat. Ele ar putea să impieteze asupra imaginii politicii de securitate, și aș dori să văd care este viziunea dumneavoastră. În ceea ce privește misiunea Atalanta, îmi exprim opinia că e nevoie de o abordare mult mai realistă, pentru că, din păcate, succesele forțelor noastre nu sunt proporționale cu intensitatea manifestărilor de piraterie.